Nemusíme mít svého favorita, kterému budeme tolerovat všechny fauly, a na jeho protivníka opovržlivě pískat. Pokud ctíme v prvé řadě pravidla, respektive mezinárodní právo, musíme všem měřit stejným metrem.

Íránské sestřelení letadla je taktéž obrovským faulem, který je třeba odsoudit.

My máme za úkol se jasně vymezit proti porušování mezinárodního práva. Rok 2020 nezačal dobře, a pokud nebude obnovena důvěra ve fungování a platnost mezinárodního práva, nemusí ani dobře skončit. Ano, kolegové, jsme na křižovatce, ale nikoliv mezi USA a Íránem, ale mezi mezinárodním právem a chaosem.